háttvirtur þingmaður segir að vegna þess að þetta er í raun og veru óviðráðanlegt verkefni þurfum við að hafa almannatryggingakerfið til hliðar

finnst það bara einfaldlega ekki góð framtíðarsýn við höfum hins vegar verið að vinna í hina áttina við höfum lokað ósjálfbæru kerfunum við höfum gert það við lokuðum b deildinni á sínum tíma það er að við hættum að taka við nýjum inn í þá deild stofnun a deildarinnar var viðleitni í þá átt að komast yfir í sjálfbært kerfi það hefur verið bent á það að þar er gatinu ekki að fullu lokað og það er alvarlegt í tíð ríkisstjórnar sjálfstæðisflokksins

hnútana að tryggja fólki réttindi á efri árum og segja bara sem svo það verður þá ungu kynslóðarinnar þegar að því kemur að standa undir loforðunum sem við ætlum að veita í dag við verðum að hætta þessari hugsun ég held að við hljótum að geta verið sammála um það að við þurfum að fara að auka sjálfbærnina í kerfinu og grunnhugsunin sé sú að starfsævin eigi að duga til þess að byggja upp réttindi sem duga fyrir framfærslu á efri árum almannatryggingakerfið er síðan fyrir hina þá sem höfðu aldrei tækifæri þá sem lentu í slysi örorku og fötlun og öðrum áföllum á lífsleiðinni sem komu í veg fyrir að þeir gætu byggt upp þessi réttindi